Slovensko je jedinou krajinou v Európskej únii, ktorá zaviedla trestnú zodpovednosť za popieranie genocídy Arménov. Je to nasledovaniahodný príklad aj pre ďalšie krajiny.

Jediná cesta, ako zabrániť, aby sa v budúcnosti národy dokázali poučiť z hrôz, ktoré sa stali, vedie cez priznanie si viny a prosbu o odpustenie. Ako povedal Svätý otec František, zatajovanie alebo zapieranie zla je ako nechať ranu krvácať bez toho, aby sme ju obviazali. Reakciu tureckého prezidenta Erdogana na komentár pápeža Františka považujem za neprimeranú. Pri hlasovaní o návrhu uznesenia som preto hlasovala za prijatie pozmeňovacích návrhov, ktoré pripomínajú múdre pápežove slová Len otvorenosť pravde môže zahojiť rany z minulosti.